Elle se révèle d'autant plus légitime dans le contexte des printemps arabes où ces peuples sont en train de prouver leur soif de démocratie et de liberté jusqu'à en sacrifier leurs vies. Nous ne pouvons pas répondre à cette demande de justice par l'injustice. Le statu quo qui perdure depuis de nombreuses années au Proche Orient n'est plus acceptable et doit cesser. Il faut exiger maintenant une véritable solution, à savoir la reprise immédiate des négociations avec un calendrier resserré et sur les bases de

Madame la Haute représentante, je vous félicite de tous vos efforts, mais il faut aller plus loin, car une fois de plus, il est regrettable de constater les divisions et l'absence de position commune des États membres de l'Union européenne. Et il est regrettable que certains gouvernements européens s'opposent à la volonté de leurs citoyens qui soutiennent massivement la création d'un État palestinien. En tant qu'élus de ces peuples, pouvons nous accepter cela?